Madame la Présidente, mes chers collègues, le Parlement européen se prononcera aujourd'hui pour la seconde fois sur la modification de l'instrument de coopération au développement prévoyant la mise en place des mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane pour les principaux producteurs des pays ACP.

En première lecture, nous avions amendé la proposition de la Commission tant sur le fond que sur la forme. C'est sur la forme que le Conseil ne nous a pas suivis et que le règlement repasse en seconde lecture aujourd'hui. En effet, le Conseil a refusé que la procédure d'actes délégués soit appliquée aux documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels, refusant ainsi de mettre en œuvre les avancées du traité de Lisbonne. Le Parlement a décidé de réagir vite et c'est essentiel. Nous envoyons ainsi un message politique fort aux pays ACP.

Le Parlement européen défend ses prérogatives telles que prévues dans le traité de Lisbonne.

Le Conseil doit donc prendre ses responsabilités, le Parlement l'a